forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og fjórða löggjafarþings frá tólfta júní tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur til septemberloka gjört á bessastöðum tólfta júní tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og fjórða löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla